trebamo se upoznati, trebamo znati jedni druge, trebamo učiti na primjeru drugih da bi bolje funkcionirali. Temeljno je pitanje što je zapravo obrazovanje, je li obrazovanje roba ili ljudsko pravo ako je riječ o robi, onda je ovaj pristup dobar, za robu treba podignuti kredit, treba se zadužiti i kupiti robu.

Trebamo se zapravo zapitati zašto od američkog modela uzimamo samo ono najgore, a u njemu ima i dobrih stvari koje ne preuzimamo. Kako god odlučili, moramo se potruditi da se uklone i preostale barijere u programu još uvijek su potrebne vize za neke zemlje i programi nisu usklađeni da bi se ECTF bodovi mogli bez problema prenositi.